Señor Presidente, la Comisión utiliza los límites de las políticas estatales para imponer su propia agenda liberalizadora. Los problemas específicos de algunos Estados muy dependientes como Chipre o los Bálticos se convierten en palanca de un proyecto que combina una agresiva política de acaparamiento de recursos con el desarrollo de megainfraestructuras privadas que requieren de una alta demanda para llegar a ser rentables. La Comisión mantiene un compromiso, solo de palabra, con un modelo energético basado en el ahorro energético y las energías limpias, pero es difícilmente creíble que la transición pueda efectuarse a través de mecanismos de mercado. En España, la liberalización forzada y la sobrecapacidad han penalizado especialmente a las energías renovables e innovadoras en la reducción de emisiones de carbono, creando una grave inseguridad jurídica en el sector, donde el Gobierno acumula múltiples demandas. Todo ello sin beneficios concretos para los consumidores. El resultado es el establecido por parte del oligopolio. Hablan de contadores inteligentes cuando hay cuatro millones de personas sin calefacción y una industria amenazada por los sobrecostes energéticos. Ellas son los rehenes de un sistema que la Comisión pretende copiar a nivel europeo.